Opravdu se chceme rozhodnout, že je budeme více špehovat, uchovávat o nich co nejvíce dat?

Osobně mám větší víru v naše občany a odmítám podrobovat mírovou většinu zacházení, které nastavujeme proti jedincům, kteří se odmítají podvolit pravidlům právního státu. Nevím, jak chcete za tři roky předstoupit před vaše voliče a vysvětlit jim, jak budete zítra hlasovat. Je mi jasné, že to pravděpodobně zamlčíte, ale o to více to považuji za velmi špinavou hru.